Pour cela, nous devons être exigeants et ambitieux sur les objectifs, mais il nous faut aussi être à la hauteur de la dette que nous avons vis à vis des pays en voie de développement. Chacun devra consentir un effort financier à sa mesure.

Deuxième point, la question des migrations. C'est bien, évidemment, d'agir mieux avec Frontex, mais si nous voulons vraiment aider les pays du Sud de l'Europe, alors il nous faut aller vers une harmonisation du droit d'asile, revenir sur la convention de Dublin et, plus encore, élaborer enfin une vraie politique en matière d'immigration. Je crois que c'est la seule façon de traiter cette question de manière sereine et responsable. Troisième question, enfin, la politique étrangère. Le Conseil va avancer sur la question du service d'action extérieure.

Nous allons probablement avoir un haut représentant. Tant mieux! Mais ce qui serait mieux encore, c'est de parler d'une seule voix, au moins sur les conflits qui agitent le monde. Je pense en particulier à l'Afghanistan où je veux rappeler que le nombre de soldats européens engagés est presque le même que celui des soldats américains. Il va y avoir un sommet USA UE, le 3 novembre prochain, et les Européens ont une responsabilité particulière. Ils doivent proposer une stratégie qui ne soit pas exclusivement militaire.